Herr Präsident, meine Damen und Herren!

noch nicht so optimal gelaufen ist und was sich ganz gut entwickelt hat.

Rumänien, Ungarn und die drei baltischen Staaten und soll, wie gesagt, auch zu einer beschleunigten Absorption der Mittel durch eine erhöhte Flexibilität beitragen.